Ne všude mají pomáhající manželé vlastní statut, takže jejich práce nebývá uznávána a nemají tak nezávislé sociální zabezpečení. Je naprosto nutné uznat jejich profesní postavení a definovat jejich práva. Jsem ráda, že Rada uznala názor Parlamentu z prvního čtení, že dávky v mateřství by měly umožnit přerušení činnosti alespoň na tři měsíce, což je minimum nutné pro normální průběh těhotenství a fyzické zotavení matky po normálním porodu, i když pro zdravý vývoj dítěte je optimální minimálně dvouletá individuální domácí péče.